Aș dori să o întreb pe stimata noastră colegă dacă doar rata șomajului în rândul tinerilor o îngrijorează. Eu cred că, de asemenea, rata abandonului școlar ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că atât rata șomajului în rândul tinerilor, cât și rata abandonului școlar pun în pericol viitorul Uniunii Europene. De aceea, cred că o prioritate pentru Uniunea Europeană, pentru Comisie și pentru statele membre ar trebui să fie nu doar asigurarea unei educații de calitate și a unei formări care să asigure calificarea profesională, dar, mai ales, și crearea de locuri de muncă.